Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante, il Camerun è un paese che sta affrontando simultaneamente numerose e gravi sfide, le minacce di Boko Haram al Nord, problemi al confine con la vicina Repubblica Centrafricana ad Est e ribellioni armate di separatisti nelle regioni anglofone del Nordovest e del Sudovest e per questo ha tutta la nostra solidarietà. Tuttavia, oggi più che mai è importante ribadire con forza che a queste minacce non si può rispondere con un uso sproporzionato della forza e con la limitazione grave e sistematica dei diritti fondamentali. In particolare condanniamo con forza gli atti di tortura, le sparizioni forzate e le esecuzioni extragiudiziali compiuti dai servizi di sicurezza.